frú forseti þessi síðustu rök hjá háttvirtum þingmönnum steingrími j sigfússon voru undarleg að menn þurfi ekki öryggisviðbúnað

röksemdafærsla ég hafði á hinn bóginn svolítið gaman af því að háttvirtur þingmaður skyldi tala um að hrökkva upp úr gömlu hjólfari þetta er gamalt orðalag

fyrir tíu fimmtán árum síðan og það má mikið vera að kvennalistinn hafi ekki notað þetta orðalag einhvern tíma líka háttvirtur þingmaður ingibjörg sólrún gísladóttir auðvitað vorum við sjálfstæðismenn í þessum gömlu öryggishjólförum en ég vil leiðrétta það hjá háttvirtum þingmanni að ég hafi hafið þá umræðu að við skyldum hverfa aftur til stofnunar nato hér í þessum þingsal við þessar umræður það var háttvirtur þingmaður sem hóf þá umræðu hóf söguskoðunina sem mér fannst út af fyrir sig ágætt vegna þess að þessi upprifjun er holl og vegna þess að við sjáum jafnvel þó að menn skipti um flokka og að því leyti höfuðbúnað þá sjáum við að grunntónninn í orðræðunum þegar talað er um öryggismálin er sá sami yfirleitt auðvitað er þetta aðeins einn partur í utanríkismálum okkar íslendinga öryggis og utanríkismál eru einatt rædd saman en það er gott að rifja það upp að þessi öryggisbúnaður á keflavíkurflugvelli er okkar vegna og við gerðum samning við bandaríkjamenn á þeim forsendum að þeir teldu sér líka nauðsynlegt að hafa hér varnarviðbúnað og það er vegna þess að þetta er sameiginleg nauðsyn sem þessi samningur varð til og það er vegna þess að við sjálfstæðismenn lítum svo á að þessi nauðsyn sé enn fyrir hendi sem við viljum framlengja samninginn